Zelfs in mijn eigen land, dat helaas steeds meer naar binnen gekeerd is, zie je in het nieuwe regeerakkoord dat er taken worden overgedragen aan deze nieuwe Europese buitenlandse dienst. Goed, ik geef toe, dat zijn tot op heden slechts de consulaire taken, maar ik ben ervan overtuigd dat men snel zal inzien dat ook andere diplomatieke taken het beste op Europees niveau behartigd kunnen worden.

Alleen met voldoende transparantie en financiële verantwoording zal deze dienst volwaardig kunnen optreden. Ik ben dan ook zeer verheugd met het akkoord dat tussen de instellingen bereikt is, om echt van start te gaan. Dat dreigde in gevaar te komen, doordat wij als Parlement toch wel zeer gedetailleerde eisen op tafel hebben gelegd.

Er ligt een goed pakket, en daar zal mijn fractie zich ook volledig achter stellen. Ik hoop vooral dat daarmee de dienst, na de stemming van morgen, heel snel van start kan gaan.